Ich danke sehr für die konstruktiven Debattenbeiträge, die ich hier gehört habe. Ich möchte auch nur zwei Botschaften zum Schluss übermitteln Erstens danke ich dem Kommissar ausdrücklich dafür, dass er sich nicht grundsätzlich gegen das Konzept der Mindestanforderungen des Sicherheitsnetzes ausgesprochen hat. Dieser Vorschlag ist kein Teufelszeug, und er ist auch kein bürokratisches Monster. Er ist ein Instrument zur Problemlösung, dem wir eine Chance geben sollten. Deswegen möchte ich an dieser Stelle einfach dafür noch einmal werben.

Meine lieben britischen Freunde, ich verstehe doch Caroline, ich verstehe doch Euer Problem. Ich kann gut nachvollziehen, dass man die Energiesicherheit eines Landes für eine gewisse Zeit mal über die Einhaltung eines Luftschadstoffgrenzwertes setzt. Dafür habe ich großes Verständnis. Ich bin auch der Letzte, der Ihrer Majestät nicht zusätzlich Zeit geben würde, wenn es darum geht, neue Kohlekraftwerke zu bauen. Wir können doch darüber reden. Das Problem ist, wir haben genau das nicht getan. Dieses Gespräch hat während der letzten vier Monate nie stattgefunden. Ich möchte Euch bitten das ist jetzt der Ausblick auf die zweite Lesung an dieser Stelle noch einmal open minded zu sein und zu sagen Lasst uns an dieser Stelle über einen Kompromiss reden und dafür den aus meiner Sicht völlig irrationalen, wettbewerbspolitisch und umweltpolitisch nicht begründbaren Widerstand, die Fundamentalopposition gegen die Mindeststandards aufzugeben.

Ich bin im Übrigen nicht der Meinung, dass wir in einer ersten Lesung keinen Kompromiss suchen sollten. Dafür ist diese Gesetzgebung zu komplex. Ich möchte nicht diese Legislaturperiode als Berichterstatter beenden und dem nächsten Parlament eine Gesetzgebung überlassen, bei der ein Gesetzestext diskutiert wird, der nicht konsistent ist, der unlogisch und widersprüchlich ist. Deswegen bitte ich um die Unterstützung für die Kompromisse, wenn wir in einer Stunde hier abstimmen!